Als ehemaliger Journalist und als aktiver Menschenrechtler begrüße ich die klaren Aussagen gegen die Repressionen, denen Journalisten in der Mehrheit der Staaten dieser Erde ausgesetzt sind. Aber es wird auch von Problemen in der EU gesprochen, die ich unterstreichen möchte die Förderung des Qualitätsjournalismus ist notwendig, de Kampf gegen Monopole, insbesondere im Agenturbereich, und journalistische Ethik. Hier möchte ich etwas ansprechen Ich habe als junger Journalist noch gelernt, dass Kommentar und Nachricht zu trennen sind.

Auch damit sollte man sich kritisch und ethisch auseinandersetzen.